Madame la Présidente, les personnes handicapées ont droit à la participation politique. Ce droit est garanti par plusieurs instruments juridiques, dont la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il faut donc que ce droit à la participation puisse s'exercer aussi aux élections européennes. Plusieurs mesures doivent être prises, il faut notamment veiller à l'accessibilité des bureaux de vote, ce qui est loin d'être effectif à l'heure actuelle. De façon plus générale, il faut sensibiliser le public et les administrations à la nécessité de tout mettre en œuvre pour garantir aux handicapés une égalité réelle en matière électorale. Cette égalité implique qu'un handicapé doive pouvoir, non seulement voter, mais aussi se présenter aux élections, s'il le souhaite. Je ne souhaite pas en revanche qu'on institue un système de quotas, comme la Tunisie vient de le faire pour les élections municipales. La Tunisie exige que chaque liste de candidats comporte au moins un handicapé. Un tel système peut paraître généreux, mais il est contraire à l'égalité devant le suffrage. Par ailleurs, il est susceptible d'entraver la démocratie en empêchant des candidats de se présenter aux élections dès lors qu'ils n'auraient pas réussi à persuader un handicapé de se joindre à eux. Il faut tout faire pour assurer l'égalité, mais dans le strict respect de la démocratie.